Pane předsedající, pane komisaři, děkuji za to pozitivní, co tady zaznělo. Je moc dobře, že držíme laťku tak vysoko a máme tak velké ambice. S velkým napětím všichni očekáváme, až Evropská komise představí svou vizi evropské průmyslové politiky, která přinese nový impuls pro hospodářský růst, půjde ruku v ruce s inovacemi, bude stát na pevných základech a obstojí tváří v tvář výzvám, které před námi stojí. Rozumím tomu, že stále ještě hledáme ten nejlepší způsob, jak toho dosáhnout.

nespočet diskuzí roli nadnárodních společností, řešili jsme také, co je nutné udělat, aby v EU vznikaly úspěšné a dynamicky se rozvíjející firmy. Někteří kolegové i tady v EP to vidí tak, že je potřeba upravit pravidla pro hospodářskou soutěž a umožnit tak rozmach opravdu velkých evropských firem, tzv. evropských šampionů, kteří by byli schopni konkurovat hráčům na globálních trzích. Ale pozor, dovolte mi však připomenout a zdůraznit jednu podstatnou věc žádná velká společnost nevznikla jako velká. Vždy se musela vypracovat, vždy musela nějak začít. Evropa má v tomto ohledu jednu důležitou výhodu, a tím je nesmírný potenciál, který skrývají naše malé a střední podniky. Čísla hovoří jasně, tyto firmy vykazovaly v posledních letech pozitivní trendy, ať už ve vytváření přidané hodnoty nebo při tvorbě pracovních míst. Zajímalo by mne proto, jak se Evropská komise chce postavit k volání po nutnosti mít na evropském trhu opravdu velké hráče schopné globální konkurence, ale zároveň nezapomenout na malé a střední podniky, které si nepochybně zaslouží opravdovou podporu, aby mohly prosperovat a růst, a to jak na vnitřním trhu, tak na tom mezinárodním. Ještě jednou bych chtěla říci, že vítám snahy Evropské komise a Vás osobně soustředit se právě na malé a střední podniky. Zajímalo by mě ale, jak chcete a jak chce Komise zajistit, aby princip Think Small First tedy zásada zohledňování potřeb malých a středních podniků, byl obsažen skutečně ve všech iniciativách, které Komise předkládá.